Hvala za besedo, predsedujoči, lep pozdrav vsem skupaj. Stališče pred mano je dalo lepo otvoritev, torej očitno z izjemo Levice boste drugi poklopčkali javni interes in interes, izhajajoč iz dela in delavstva. Sledi stališče. Predlog prekomerno ščiti ekonomske interese bank podjetij in drugih imetnikov poslovne skrivnosti, na drugi strani pa ne podaja zadostne zaščite delavcev aktivistov, novinarjev, državljank in državljanov, ki zavoljo uresničevanje javnega interesa delavskih pravic ali pravic do obveščenosti in posvetovanja poslovno skrivnost razkrijejo, zavedati se je treba, da korporacije inštitut poslovne skrivnosti ne uporabljajo zgolj za zaščito osebnih podatkov zaposlenih, izsledkov tržnih raziskav, marketinških idej, tehničnih, tehnoloških rešitev in tako naprej, lahko ga uporabljajo za prikrivanje spornih ali nezakonitih dejavnosti onesnaževanja okolja, kršitev delavskih pravic, utajevanja davkov in podobnega. Številna razkritja žvižgačev so pokazala, da so tovrstne zlorabe inštituta poslovne skrivnosti pri vodilnih mednarodnih korporacijah stalna, skorajda dnevna praksa. Zakon na eni strani določitev zakonite pridobitve uporabe in razkritja poslovne skrivnosti preozko določena. Zakon sicer vsebuje varovalko, ki naj bi zaščitila žvižgače, ki pač pridobijo poslovno skrivnost, na primer o onesnaževanju okolja ali sindikaliste, ki pridobijo poslovno skrivnost o kršitvah delavskih pravic, vendar je varovalka neučinkovita, zakon je zgolj pridobitev zakonita je zgolj pridobitev poslovne skrivnosti, če se denimo pridobi z namenom uresničevanja javnega interesa ali z namenom uresničevanja pravic delavcev do obveščenosti in posvetovanja. Uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti za te namene pa sta protipravna, človek s pridobivanjem hrane ne more potešiti njegove lasne lakote, če priborjene hrane ne sme zaužiti, kar je dejansko vsebinsko, tovrstno amandmiranje. Tudi delavec s pridobitvijo poslovne skrivnosti o kršenju delavskih pravic ne more pomagati, če te informacije ne sme niti razkriti niti uporabiti za namen odpravljanja ugotovljenih kršitev, zato naš amandma četrtem členu prav odpravlja to nespametno in tudi protiustavno stanje, na drugi strani je določitev protipravne pridobitve uporabe ali razkritja poslovne skrivnosti preširoka, podjetje bo lahko tožilo zaposlenega, ki si je prilastil poslovno skrivnost, ne da bi sploh vedel, da gre za poslovno skrivnost, češ da bi to moral vedeti, s tem se bankam in podjetjem na široko odpirajo vrata za penalizacijo zaposlenih ali drugih, ki bi si drznili razkriti njihove izkoriščevalske ali škodljive prakse, skrivajoč se za oznako poslovne skrivnosti, zato z amandmajem petemu členu Levica oži definicijo protipravne pridobitve uporabe oziroma razkritja takšne škodljive prakse. Dodaten problem so tudi sodni ukrepi, ki jih lahko imetnik poslovne skrivnosti zahteva zoper obtoženo stranko, v zakonu so navedene posebne okoliščine, med njimi so na isto raven postavljene vrednost poslovne skrivnosti, javni interes ter varstvo temeljnih pravic, sodišče se bo torej odločalo in tehtalo med finančnimi koristmi podjetja na eni strani ter javnim interesom in temeljnimi pravicami na drugi. Tako kot je napisano, se poraja nevarnost, da se bo tehnica prepogosto prevesila na stran finančnih interesov, nazadnje je problematična tudi ureditev odškodnin in civilnih kazni za osebe, ki so ali bi kršile pravice imetnika poslovne skrivnosti, višina je odvisna od vrednosti zakonite uporabe poslovne skrivnosti, primeru visoke ocene vrednosti poslovne skrivnosti lahko vrednost odškodnine poskoči v nebo, visoke odškodnine je morda upravičena v primeru, da pravice imetnika poslovne skrivnosti krši veliko podjetje, če gre pa za delavca, državljanko, državljana, ki ki ga na sodišču toži velika gospodarska družba, pa ga lahko pahne v revščino oziroma v molk oziroma v dejstvo, da sploh ne bo šel v tovrstna nujna upravičena, dejanja. Torej zakon o poslovni skrivnosti, ki ekonomske interese korporacij postavlja pred javni interes ter temeljne človekove in delavske pravice, kar so navsezadnje ustavne kot kategorije bomo v Levici nasprotovali, hvala. Hvala, gospod ...